Ces efforts, d'ailleurs récompensés par l'Union européenne, doivent être maintenus et accentués.

Les arrestations et la violence qui en ont découlé doivent être fermement condamnées elles n'ont pas leur place dans une démocratie. Les demandes et prétentions de la population doivent être écoutées et entendues.

Nous devons appeler la Biélorussie à discuter avec sa population et à résoudre ces conflits de façon démocratique. Il faut souligner les efforts faits par la Biélorussie jusqu'à présent et la persuader de ne pas tout compromettre. L'Union pourra soutenir la Biélorussie uniquement si celle ci protège ses citoyens et leurs droits.